forseti svo vill til að í lokasvari umhverfisráðherra kom eiginlega fram inngangur minn að þeirri fyrirspurn sem ég nú ber upp því hæstvirtur umhverfisráðherra sagði hér að engar sandsílismælingar væru til sem hægt væri að nota til þess að bera saman milli ára og gefa þess vegna grunn undir vísindalegar tilgátur um samhengi milli ástands sandsílisins og síðan sjófuglanna eða þeirra nytjastofna í sjó sem á sandsílinu lifa nú er var það í fréttum í sumar að hafrannsóknastofnun gerði í fyrsta sinn út leiðangur til þess að kanna vöxt og viðgang sandsílisins sem ég spái að verði tíðræddara hér í þessum sölum en verið hefur hingað til þess vegna lagði ég hér í haust fram fyrirspurn um það til sjávarútvegsráðherra sem hann nú svarar hóf í sumar mig langar að bæta því við þessa spurningu hver sé þáttur hafrannsóknastofnunar ef ráðherra er kunnugt um það í samstarfi náttúrufræðistofnunar og háskóla íslands um sjófuglarannsóknir sem hljóta að nýtast hafrannsóknastofnun til þess líka að kanna sandsíli og aðra fiska þótt það sé þvert á þann sið hafrannsóknastofnunar sem er auðvitað athyglisverður og kannski ámælisverður þeim sé gert kleift vísindamönnum hafrannsóknastofnunar að gera sér og okkur grein fyrir samhenginu í lífkeðju hafsins þótt ýmsir hafi um það miklar fullyrðingar einmitt þetta samhengi þar að meðal sjávarútvegsráðherra sjálfur vegna þeirra áætlana og áforma sem hann hefur um veiðar á nytjastofnum þegar honum hentar og honum þykir þörf vera á